Dzisiaj, podczas poprzedniej debaty udowodniliśmy, że stoimy po stronie rolników, że walczymy o ich interes, walczymy o dopłaty bezpośrednie i o wspólną politykę rolną. Jesteśmy Pańskimi sojusznikami. Silna rola Parlamentu Europejskiego to nie tylko obrona Traktatu z Lizbony, ale przede wszystkim obrona interesu rolników.

Jeżeli Pan Komisarz wskazuje, że dodaliśmy tu już pewne rozwiązania do aktów delegowanych, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest decyzja polityczna, ale jest to decyzja stricte prawna.

A to będzie oznaczało, że w sytuacji zastosowania rozwiązań niezgodnych z Traktatem z Lizbony całość pakietu legislacyjnego zostanie zawieszona i przestanie funkcjonować, a wtedy rolnicy nie będą mogli korzystać ze wspólnej polityki rolnej, z wielu rozwiązań. Apeluję więc o to, abyśmy wrócili do tych pierwotnych rozwiązań, które Komisja Europejska zaproponowała i które były dobrze przygotowane, zgodnie z literą prawa. Później na skutek interwencji Rady Państwo się z szeregu rozwiązań wycofali, a szkoda.